Votul de mâine poate să finalizeze prima procedură de aprobare a bugetului anual, în conformitate cu Tratatul de la Lisabona.

Consiliul a fost divizat, dar a avut avantajul unanimității și a blocat concilierea.

Consiliul și Comisia au acceptat prin declarații marea majoritate a cererilor Parlamentului European. Ar fi fost mult mai bine să existe un acord interinstituțional, care ar fi determinat mai multă siguranță pentru viitor. Din păcate, Parlamentul nu mai are aceeași unitate ca la debutul negocierilor. Consecința lipsa finanțării ITER. Eu cred că este foarte important să dăm Uniunii bugetul de care are nevoie în această perioadă de criză. Există timpul necesar până la aprobarea viitoarelor perspective financiare să ajungem la un acord pe subiectele rămase deschise. Consiliul trebuie să înțeleagă că nu este benefic pentru Uniune ca principalele politici europene să se aprobe prin codecizie, iar mijloacele financiare necesare aplicării acestor politici să fie decise doar de una din părțile implicate în cooperarea bugetară. Parlamentul trebuie să fie implicat la același nivel în ambele aspecte, politic și financiar.